Pane předsedající, velmi vítám iniciativu více se věnovat Západnímu Balkánu a více pomoci našim partnerům v přibližování k Evropské unii. Jako poslanec za Českou republiku chci zdůraznit jeden aspekt, který zde také zazněl, a to aspekt geopolitický. Ve chvíli, kdy nebudeme aktivní na Balkáně, ve chvíli, kdy necháme Západní Balkán být, pak tam v této oblasti obrovsky bude posilovat Rusko. Říkám to jako český poslanec. My jsme v České republice měli před několika dny prezidentské volby. Bohužel vyhrál provýchodní kandidát, současný prezident Zeman, a na naší zemi jasně vidíme, že zkrátka zájmy Ruska v bývalých oblastech RVHP, v bývalém postkomunistickém bloku zůstávají a naopak narůstají. Takže i z vlastní zkušenosti z České republiky říkám, dělejme aktivnější politiku